Zhodli sa na tom predstavitelia odborov, občianskych združení, kresťanských spoločenstiev a cirkví, ktorí v tento týždeň v Bruseli založili Európsku alianciu za nedeľu. Voľná nedeľa je dôležitá z pohľadu dôstojných pracovných podmienok, ale vytvára tiež priestor pre budovanie rodinných vzťahov, predovšetkým medzi rodičmi a deťmi. Som rada, že som bola pri zrode tejto iniciatívy rovnako ako dve občianske združenia zo Slovenska Klub mnohodetných rodín a Aliancia za nedeľu. Pri svojej revízii smernice o pracovnom čase by Komisia mala zohľadniť názor stoviek organizácií z celej Európy združených v novovzniknutej aliancii, pretože takéto veľké spoločenstvo nie je možné pri tvorbe zákonov prehliadať.